Am votat în favoarea rezoluției, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de un cadru solid pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Indicatorii economici, financiari și structurali din tabloul de bord vor ajuta la identificarea statelor membre care pot fi afectate de astfel de situații.

Este însă important ca ele să fie completate de o analiză economică specifică pentru fiecare țară.

În cazul identificării unor dezechilibre macroeconomice grave, este nevoie ca monitorizarea să fie intensificată.